Bei all dem Jubel darf aber nicht vergessen werden, dass weiterhin das Militär dominiert. Denn bei den Nachwahlen ging es lediglich um 7 aller Mandate. Die aktuelle Verfassung sichert dem Militär die Vorherrschaft. Der Präsident muss aus den Reihen der Streitkräfte kommen, die Ministerien für Inneres, Verteidigung und Grenzschutz sind dem Militär vorbehalten. Seit 2010 gibt sich Burma ein ziviles Gesicht. Bis zu einer echten Demokratisierung ist es aber noch ein weiter Weg.

Waffenembargos, Einreiseverbote für Menschenrechtsverletzer müssen jedenfalls aufrechterhalten werden. Wie auch immer, in Burma beginnt ein wichtiger Prozess. Cameron war bereits dort, die Hohe Vertreterin Ashton noch nicht. Kein gutes Bild für die EU, die sich unbedingt als Global Player behaupten will!